Elnök Asszony! Valóban óriási átalakuláson megy keresztül a világ, és az oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a digitalizációhoz és a technológiák gyors és folyamatos fejlődéséhez. Ez mindenképpen forrásokat igényel, az oktatási rendszerek átalakítása, a tanárok folyamatos képzése és az iskolák technikai felszerelése is csak komoly anyagi ráfordítással képzelhető el. Ezért a tagállamoknak megfelelő költségvetési forrásokat kell biztosítaniuk az oktatás számára. Sajnos vannak olyan országok, amelyekben ezek az összegek még mindig nem érik el a GDP 4 százalékát sem.

3,1. Románia lemaradása azért is aggasztó, mert a sorban utána következő Bulgária és Görögország már egy teljes százalékponttal többet fordít oktatásra, 4,1 százalékot. Ezek a számok azt mutatják, hogy az oktatási rendszerek alulfinanszírozása miatt ezen országok leszakadása fokozódhat az elkövetkező időszakban.